Herr Präsident! Ja, die Kommission hatte schon einen sehr guten Vorschlag für die Luftverkehrsstrategie in Europa gemacht. Jetzt gibt es einen sehr guten Bericht von Pavel Telička, dem ich auch ganz herzlich danken möchte. Es ist tatsächlich so Wir haben immer mehr Menschen auf der Welt und da wird auch die Luft immer voller nicht nur mit Passagieren, sondern auch mit Fracht, die transportiert werden muss.

Das haben wir schon Wir haben Autobahnen, wir haben Meeresautobahnen, nun brauchen wir auch Autobahnen obwohl es natürlich keine Autos sind in der Luft. Wir müssen uns also wirklich Gedanken machen, wie man dort allen Platz schaffen kann. Dann müssen wir dabei alles erfassen, was fliegt. Es geht ja nicht nur um die großen Passagierflugzeuge, es geht auch um kleine Privatflugzeuge, es geht um Drohnen, es gibt vieles, was reglementiert werden muss, und das ist hier auch alles erfasst und benannt. Wir brauchen einen fairen Wettbewerb, nicht nur zwischen den Flughäfen. International Frankfurt zum Beispiel ich bin nun Deutsche hat seine Bedeutung als Umsteigeflughafen schon verloren und wurde von Istanbul überholt. Es ist auch so, dass gerade bei den Luftverkehrslinien viel Konkurrenz ist, wo man sich fragt Ist das immer alles noch fair? Brauchen wir neue Spielregeln? Natürlich brauchen wir Innovation.

Als Letztes Natürlich müssen wir faire Arbeitsbedingungen haben, denn das bedeutet dann auch vernünftige Sicherheit. Wir brauchen mehr Passagierrechte und wir brauchen einen einheitlichen europäischen Luftraum. Ich beschließe das ganz bewusst damit.

Es ist eigentlich verrückt, dass bei uns Zickzack geflogen wird statt klare Linien. Das wäre viel effizienter und viel besser für die Umwelt. Darum müssen wir alle dafür streiten, dass das endlich kommt.